de las secretarías de los grupos políticos, así como la cooperación de la DG Regio y la DG Empleo de la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, los sindicatos y las asociaciones y redes de regiones europeas. Durante la preparación de este informe he mantenido reuniones con varias asociaciones regionales e institucionales, especialmente el Comité de las Regiones, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, la Asamblea de Regiones Europeas, la Red de Regiones para la Investigación y la Innovación, el Comité Económico y Social Europeo y la Comisión Europea, en sus Direcciones Generales de Desarrollo Regional y Empleo.

Tras el cambio de título que ahora incluye la referencia a la Estrategia Europa 2020, el objetivo principal del informe es defender la política de cohesión como una política fuerte, bien financiada y presente en todas las regiones de la Unión Europea, así como su papel clave en la Estrategia Europa 2020. El informe se aprobó prácticamente por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Regional 40 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. La primera parte del informe hace un breve análisis de la contribución de la política de cohesión a la Estrategia de Lisboa y recuerda los límites de la implicación de las autoridades regionales y locales, de los actores sociales y económicos y de la sociedad civil en la Estrategia de Lisboa, lo que dificultó la apropiación, comunicación y efectividad de la misma. El informe también reclama la necesidad de evaluaciones, no solo de los gastos efectivos, sino también de su impacto real. La segunda parte se dedica a las recomendaciones para la futura Estrategia Europa 2020 y destaca la importancia de las regiones, la gobernanza multinivel y el principio de asociación, pilares básicos de la política de cohesión que deben incorporarse a la Estrategia Europa 2020 como una condición previa y necesaria para su ejecución con éxito. Asimismo, es imprescindible reforzar la participación de los actores económicos y sociales y de la sociedad civil en general, para evitar la desconexión y el descrédito de la Estrategia por parte de sus principales protagonistas. Esta parte subraya el papel clave de la educación, de la formación, de la investigación y de la innovación, la importancia de facilitar la ejecución del llamado triángulo del conocimiento y la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos desempeñan un papel pionero en la innovación. Pero, al mismo tiempo, no hay que olvidar las necesidades específicas de las regiones y de los grupos sociales con más dificultades, por lo que hay que permitir una cierta flexibilidad. Precisamente para potenciar el efecto palanca de la inversión en ID, en educación y en formación, defendemos la necesidad de un aumento de las sinergias entre los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas nacionales de reforma, así como una mayor coordinación y coherencia entre las diversas políticas europeas, nacionales y regionales relacionadas con los objetivos de la Estrategia. El Banco Europeo de Inversiones desempeña y debe seguir desempeñando un papel importante a través de los instrumentos de ingeniería financiera y de cooperación y del apoyo a las regiones y a las pequeñas y medianas empresas, pero, para facilitar su tarea y la de todos los beneficiarios, es necesario seguir avanzando hacia la simplificación.